Dat is een goede zaak omdat het nu duidelijk is dat, na de Europese Raad, nu ook de Commissie tot dezelfde inzichten gekomen is als het Parlement in 2010, met name dat wij een bankenunie nodig hebben. Ten tweede is dat positief omdat het creëren van een Europees toezichtsmechanisme ons het vooruitzicht biedt op het doorbreken van de vicieuze cirkel tussen de bankenproblemen en de problemen met nationale overheidsschuld, en dus de belastingbetalers. Het is om een derde reden positief omdat er nu concrete beleidsprocessen in gang gezet zijn. Het is alleen met concrete en afdoende beslissingen en met serieuze concrete stappen voorwaarts dat wij het vertrouwen van de mensen en de markten zullen kunnen terugwinnen. Wij zullen dit nu in detail moeten bespreken. Het is een voorstel dat zeer veel aandacht vraagt, want het is een zeer ingrijpend voorstel.

Dus ik ben tevreden dat u aangekondigd heeft zoals ook mijnheer Barroso vanochtend gezegd heeft dat wij die twee voorstellen samen moeten behandelen. Wij rekenen erop dat dat ook effectief zo gebeurt en dat daarover ook een afspraak is met de Raad.